Spoštovani! Najlepša hvala za besedo. To, kaj danes dejansko. Predstavo, ki nam jo danes ponuja NSi, je pa res pod nivojem, se opravičujem. Jaz prihajam s periferije, igram, nogomet celo življenje v malih klubih po vaseh in to, kaj ste vi danes nam predstavili, je vse prej kot to, kar bi nam tam pomagalo. In, ne vem, brez besed sem. Hvala.